Hvala lepa, spoštovani gospod podpredsednik. Jaz sem moram opravičiti, ker prej sem bil prijavljen pri razpravi, ampak sem mogel biti odsoten, ker sem imel sestanek in ravno v tistem času, ko bi prišel na vrsto k, razpravi. Najprej bi rad povedal, da sem sam zelo vesel, da je ta zakon prišel na mizo. Še posebej sem vesel, da smo našli širšo politično soglasje v državnem zboru, kar me, moram reči, še posebej veseli. In, to tudi dokazuje, da zmoremo več. In resnično smo s tem predlogom zakona tudi to dokazali. Presegli smo politične meje, delamo tisto, kar od nas pričakujejo ljudje. Tukaj mislim še posebej na gasilce. O gasilcih je v tem, hramu demokracije potekale so potekale velike razprave, ampak na žalost, tudi mi smo, v Slovenski demokratski stranki vložili veliko predlogov, pa od tega na koncu ni bilo nič. No, torej, danes smo nekako skupaj uspeli, naša, tudi, politična drugačna gledanja sestaviti, v dobro naših gasilk in gasilcev. Da ne govorimo samo takrat, ko gasilci potrebujemo, da jim tudi pomagamo reševati tisto, kar njih žuli in kar imajo, torej kjer imajo probleme za izvajanje vsega tistega, kar pač, je, njihov, njihov delokrog. Še posebej mislim, da gre ta zakon v pravo smer, in to predvsem, da gasilci lahko svoje naloge na operativni ravni izpeljejo učinkovito, in čim hitreje. Od tega je velikokrat odvisna, uspešnost intervencije, kjer je čas izjemno pomemben, še posebej ko govorimo o reševanju življenja, premoženja, požarih in tako dalje. Ta njihova plemenita dejanja, so velikokrat, torej videna takrat, ko, to izvajajo. Zato še posebej, lahko potrdim, da bom ta zakon o voznikih, sam tudi osebno z veseljem podprl, ker ocenjujem, da je to prava smer k temu, o čemer sem v predhodnem stavku govoril. In to je, da omogočamo gasilkam in gasilcem, da lahko svoje delo opravljajo, v skladu s, tistim, kar je njihova ključna naloga v naši družbi in da smo vsi, in vsak izmed nas, na njihovo delo neizmerno ponosni, jaz osebno, ker sem tudi sam gasilec, in seveda vsi tisti, ki tukaj v državnem zboru sedimo, se zavedamo, kako pomembna je njihova vloga in njihova naloga, v naši družbi, v, torej ko opravijo svoje opravljajo svoje delo. Še enkrat, ta zakon bom, z veseljem podprl.